Señor Presidente, más de un millón de imágenes pornográficas de niños circulan por internet, 200 nuevas aparecen cada día.

Estos y otros datos reflejan la gravedad de este asunto. La Directiva —actualizándola— o la creación de la alianza global son medidas importantes para hacer frente a esta amenaza creciente. Por eso es necesario adoptar un enfoque común, que abarque la acción policial y judicial contra delincuentes, la protección de las víctimas y la prevención del fenómeno. Por eso también deben darse especiales garantías en la prevención y persecución de estos delitos, y aún más en el tratamiento de los datos obtenidos en los procesos penales, para evitarles una mayor estigmatización a los niños.